L'image était forte, mais la pensée de courte vue.

Désormais le danger qui menace le continent boréal de Vladivostok à Gibraltar n'est pas imputable à un ou des nationalismes, mais à un phénomène démographique mondial de dimension tellurique. Civile, l'invasion de nos territoires n'en est pas moins une terrible menace sur nos indépendances, nos libertés et même notre survie. Nous avons le droit et le devoir d'y faire face, avec tous les moyens nécessaires pour la vaincre. Or, l'Union européenne est aujourd'hui un carcan qui paralyse les nations qui la composent, au moment où leur défense et donc leur capacité de mobilisation est plus nécessaire que jamais. Il n'y a pas, quoi qu'en pensent les fédéralistes, de nation européenne, ni de peuple européen. Votre assemblée elle même est élue par les peuples des nations composant l'Union européenne. La nation est le cadre légal, moral et politique de tous les pays du monde et leur expression supérieure est l'ONU, l'Organisation des Nations unies. La nation reste donc le cadre le plus naturel et le plus efficace pour faire vivre et défendre les peuples qui s'y sont assemblés. C'est d'elle que procèdent le sentiment national, l'amour de son sol, de son histoire, l'amour de sa patrie. C'est elle qui dépasse et prolonge les destinées individuelles et qui est la garante de l'avenir des générations. En revanche, il y a une civilisation européenne éblouissante et un concert d'instincts qui créent la nécessité d'une étroite coopération des nations du continent boréal, au delà même de la seule Europe de l'Ouest. La révolution démographique, qui a porté en 50 ans la population mondiale de 3 à 8 milliards d'habitants, chiffre en croissance exponentielle, a déclenché un phénomène migratoire géant dont nous ne percevons que les prémices. Il menace de submerger le continent boréal dont fait partie l'Europe qui est, elle, en déficit démographique. Un immense fossé est en train de se créer de surcroît entre les besoins et les productions du monde. La misère du monde fait apparaître ce continent comme un eldorado, alors qu'il n'est plus guère qu'un radeau de la Méduse qui coulerait sous le poids de nouveaux arrivants. Face à ces perspectives angoissantes, l'Europe se révèle impuissante. Pire, elle paralyse les réactions nationales qui devraient mobiliser les peuples qui la constituent.